2015. À l'époque, qu'avait fait la Commission pour protéger les entreprises européennes soumises à ces amendes?

Jeudi dernier en Conseil européen, vous avez abordé la construction d'une autonomie stratégique européenne. Est ce que cette autonomie ne passe pas, avant tout, par la protection de nos entreprises vis à vis de sanctions et d'interventionnismes étrangers? Que compte faire la Commission en ce sens et ne serait il pas grand temps pour elle de sortir les muscles et d'enfin protéger les entreprises européennes de l'ingérence américaine? Mettre en place, par exemple, des barrières écologiques aux frontières ciblant principalement des produits américains ou interdire tout bonnement à certaines entreprises de pénétrer sur le marché européen, comme Trump a pu le faire avec TikTok.